Taip, mes, parlamentarai, tiek Komisija labai dažnai kalbam apie konkurencingumą, svarbą, solidarumą tarp valstybių narių įgyvendinant ypač tarpvalstybinius europinius projektus. Tačiau kai pradedam kalbėti konkrečiai apie finansinius įsipareigojimus, solidarumas, deja, tampa tik skambia teorine sąvoka. Kalbu konkrečiai apie ketinimą sumažinti sumą, perkeliamą iš Sanglaudos fondo į Europos infrastruktūros priemonę, nuo dešimties iki keturių milijardų eurų.

Todėl negalėsiu pritarti kai kurių parlamentarų siekiui mažinti konkurencingumą idėjai ir atimti finansavimą iš europinės svarbos projektų paminant solidarumo ir konkurencingumo principus.